Hvala za besedo, predsedujoči. Spremembe in dopolnitve odlokov univerz, fakultet in tako dalje se zdijo del formalnosti, ki pridejo na dnevni red državnega zbora. Gre za vpeljave novih programov ali tehnične spremembe, kot je, denimo, prestavitev sedeža fakultete ali pa kakšnega inštituta iz enega naslova na drug naslov. Znanost se razvija po svoji notranji logiki, sama ureja odnose znotraj sebe in od tod izhaja tudi ideja avtonomnosti univerze. A konkretni primeri kažejo, da je ureditev pri nas zmedena in nedorečena. Po eni strani državni zbor potrjuje nekaj, kar se že izvaja, na drugi strani imamo ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze in torej, državni zbor vanjo sploh ne sme posegati. Zato je današnja obravnava teh odlokov ilustrativna za nekatere problematične vidike ureditve, ki se dotikajo visokega šolstva. Ampak tega shizofrenega postopka si nismo izmislili v Levici, z njim smo zgolj soočeni, odlok je na dnevnem redu državnega zbora in poslanci imamo pravico in dolžnost o njem vsebinsko presojati. Konkreten odlog poleg tehničnih sprememb širi študijske področja Teološke fakultete v Ljubljani s programom Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev. V Levici smo že na odboru jasno povedali, da je ta širitev nesprejemljiva, potrjuje in legitimizira vdor partikularnega interesa in določenega svetovnega nazora v javno šolstvo, ki naj bi stremelo k nazorski nevtralnosti in ki naj bi bilo univerzalno dostopno. Možnost, da Teološka fakulteta brez dodatnega laičnega izobraževanja usposablja učitelje, ki bi lahko poučevali tudi predmete, kot sta državljanska in domovinska vzgoja ter druge izbirne predmete na šolah, ogroža načelo javnega laičnega šolstva ter načelo ločitve verskih skupnosti in države. Od pedagoškega kadra, usposobljenega v okvirih katoliške fakultete, katere veliki kancler je sam ljubljanski nadškof metropolit, namreč ne moremo pričakovati sekularnega in vrednostno nevtralnega pedagoškega dela. Obstaja velika razlika med učitelji takšnih in drugačnih nazorov, ki poučujejo na javnih šolah, in med tem, da učitelje izobražuje inštitucija, ki je da facto del Rimskokatoliške cerkve. Nekateri izmed učiteljev so verni, drugi niso, nekateri se nagibajo malo bolj v levo, drugi na desno. Dejstvo je, da ima vsak učitelj svoja lastna prepričanja in nazore, in ta del ni problematičen. Problematično pa je to, da bo učitelje na pouk pripravljala fakulteta, ki se deklarirano pozicionira na stran Rimokatoliške cerkve in troedinega boga. Kot sem dejal že včeraj, niso jim dovolj le gozdovi, farji hočejo še naše otroke. Levici smo pri obravnavi tega problematičnega odloka na odboru ostali sami, očitno tudi na današnji seji. Domnevno napredne politične stranke, ki so se še nedavno izrekale proti tej širitvi, so na odboru požele svoje besede in odlok potrdile vzporedno s tem, ko so se zaklinjale principov laičnega šolstva. Najhuje pa je, da je celo minister Pikalo, pod katerim se ta odlok potrjuje, nekaj let nazaj izjavil, bom citiral: "Na eni strani so že od časov Marija se že od časov Marija Terezije borili, da se šola in cerkev popolnoma ločita, sedaj pa se počasi v dveh desetletjih v Sloveniji cerkev vrača neposredno v šolski sistem. Pazite, ne gre za osamljene korake, za neke naključne stvari, pač pa za dolgoročno dobro premišljeno strategijo." Konec citata. Zdi se, da je SD-jev minister Pikalo od prevzema funkcije prvega šolnika v državi tudi sam postal voljno orodje te strategije. Hvala.